Señora presidenta, comisaria, la decisión rusa que despenaliza la violencia doméstica va en dirección contraria al esfuerzo que se está realizando en todo el planeta por combatir la violencia de género. Es, además, una muestra más de la regresión que, desde el año 2014, observamos en materia de respeto a los derechos fundamentales en ese país. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, el Consejo de Europa o las Naciones Unidas son algunas de las organizaciones internacionales que consideran que la despenalización de la violencia machista dentro del hogar desprotege a las mujeres, pero perjudica también a los niños y no es compatible con la Carta Social Europea que compromete a Rusia. Nos sorprende, por ello, que esta Federación sea uno de los cuatro países, entre los cuarenta y siete del Consejo de Europa, que no han firmado el Convenio de Estambul, junto con los catorce miembros de la Unión Europea que han sido ya mencionados.